Hvala za besedo, spoštovana sekretarka, kolegice in kolegi. Današnja razprava o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se nanaša na spremembe in dopolnitve zakonskih določb, ki opredeljujejo avtomatiziran postopek pridobitve informativnega izračuna. V letošnjem letu so potekala intenzivna proučevanja in testiranja za nadgradnjo informacijskega sistema, ki bi omogočil izdajanje informativnega izračuna na način, da se razbremeni strank vlaganja vlog za podaljševanje veljavnosti letnih pravic iz tega zakona in da se razbremeni delo v centrih za socialno delo pri reševanju vlog in podaljšanju veljavnosti pravic. V tem času preizkušnja in testiranja se je ugotovilo, da avtomatizacija postopkov zaradi izjemno kompleksne vsebine določb ZU PJS ni mogoče zagotoviti v predvidenem času. Pridobivanje podatkov s strani virov je omejeno, prav tako dnevni izpadi virov onemogočajo pridobivanje podatkov na način, da se omogoči masovni avtomatični informativni izračun. Če avtomatizacija postopkov ne bo zagotovljena, pomeni, da je obveznost izdaja informativnih izračunov preložena na CSD-je, ki s predlagano ureditvijo postanejo tudi pritožbeni organ. Vlada je na podlagi pridobljenih informacij sprejela odločitev, da je zaradi prevelikega tveganja, občutljivosti problematike in velikega števila ljudi, ki bi jih lahko morebitne teževae težave pri izplačilu pravic doletele, da se popolna avtomatizacija postopkov uvaja postopno. Predstavljeno nam je bilo, da se v sistem zajema vrsto podatkov iz osemintridesetih različnih zunanjih virov. Gre torej na neki način tudi za objektivno dejstvo, na katerega MDD SZ nima vpliva. Čeprav si danes v tem neverjetnem razvoju informacijske tehnologije kar težko predstavljamo, da sistemi ne delujejo. Ne glede na povedano, bomo Socialni demokrati novelo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev podprli. Socialni demokrati menimo, da se je treba na ugotovljene stanje odzvati, zadevo urediti na način, da sledimo zastavljenim ciljem, to je razbremenitev strank in razbremenitev dela v CSD-jih, ob tem pa zagotoviti, da ljudje, ki so morda celo odvisni od teh sredstev, ta sredstva pravočasno dobijo. Predlagana ureditev omogoča pravilno in varno nadgradnjo avtomatizacijo postopkov za priznavanje letnih pravic. Pri postopkih o priznavanju pravic iz javnih sredstev, pa je primarno treba slediti osnovnemu cilju narave teh pravic, to je zagotoviti varstvo najbolj ranljivim in socialno ogroženim osebam. To pa trenutno še vedno zahteva določeno stopnjo in stopnjo individu alizacije postopkov. Socialni demokrati pričakujemo, da se bo sistem uspešno nadgradil v roku in tudi izvedel. Hvala lepa.